Gospođo predsjedavajuća, želim podržati uspostavljanje europskog instrumenta za susjedstvo jer će on poslužiti kao potpora koju treba pružiti susjednim zemljama u razvoju. Naravno, europski instrument za susjedstvo trebao bi se kretati unutar okvira koji je uspostavila europska politika susjedstva. Osim toga, trebala bi biti dosljedna ciljevima i načelima vanjske politike Unije, a pogotovo razvojne i zajedničke sigurnosne vanjske politike Unije. Suradnja Europske unije i država koje nisu članice putem ove Rezolucije može se ostvariti na više područja, na primjer na području gospodarstva, energetike i drugih resursa, ali i na jačanju demokratskih načela i prava kao što su spolna ravnopravnost, prava pripadnika manjina te borba protiv diskriminacije. Sve su ovo dobri razlozi zbog kojih podržavam ovu Direktivu. Hrvatska kao članica Europske unije, čiji susjedi u većini nisu članovi Europske unije, također sudjeluje u izgradnji dobrosusjedskih odnosa i partnerskih odnosa, što doprinosi stabilizaciji odnosa u regiji, a posebno nakon nedaća koje su nas pogodile u nedavnoj prošlosti.